Madame la Présidente, Madame la Commissaire, la violence envers les femmes reste un des grands fléaux de notre époque, une atteinte particulièrement dure en matière de droits humains.

C'est en dehors qu'il faut aussi agir, sur l'éducation, et bien rappeler que la démocratie et la liberté individuelle ont quand même une limite, qui est la liberté des autres et, dans ce cas ci, la liberté de la femme à disposer de son corps.